No son suficientes las políticas instrumentales ―monetaria, fiscal y financiera―

necesitamos crecimiento sostenible y no estacional, y aquí son responsables el ejecutivo comunitario, los nacionales y los regionales. Por tanto, más inversión pública en IDI, más inversión en educación pública y apoyo a las PYME y, Señor Comisario, medidas recogidas en un plan de acción europeo para reindustrializar Europa.